No podemos pedir reciprocidad e igualdad de trato a terceros Estados si nosotros no somos los primeros en hacerlo, y Bulgaria y Rumanía son, con todo derecho, europeos y comunitarios. La libre circulación es, sin duda, uno de los grandes logros de la ciudadanía europea. Si circulan los capitales, los servicios, las mercancías, los bienes y, por supuesto, las ideas, ¿cómo podría explicarse que no circulen libremente las personas? No queremos que una libertad tan importante pueda verse vulnerada, y ello, señor Presidente, no es incompatible con su defensa. En absoluto es incompatible con esa defensa, ni con encontrar medidas ante posibles irregularidades o abusos. Nos ha costado mucho construir lo que hoy somos y no podemos permitir que discursos extremistas y populistas tomen cuerpo y prendan fuego dentro de los debates nacionales. La crisis económica por la que atravesamos no puede ser un pretexto para limitar derechos, sino que debe ser un aliciente para reforzar nuestras economías y para hacer frente a los retos que debemos afrontar. Lo cierto es que 14 millones de ciudadanos europeos contribuyen de una manera determinada a los ingresos de los presupuestos comunitarios de 28 Estados miembros, y esa es una verdad irrefutable.